Forte de son amitié et de ses liens historiques, la France a été la première à apporter son soutien au peuple libanais dans cette tragédie humanitaire et économique. Il est désormais dans notre intérêt à tous de veiller à ce que le Liban, carrefour de toutes les tensions politico religieuses, ne sombre dans une crise qui sèmerait les graines d'une nouvelle guerre civile. Le quartier chrétien de Beyrouth, cœur battant de la ville, n'est plus qu'un amas de ruines c'est là un symbole qu'il nous faut considérer. Alors que dans tout le Moyen Orient, les minorités chrétiennes sont plus menacées que jamais, la paix et la stabilité d'un pays où elles bénéficient d'une relative tolérance sont plus que jamais vitales. Nous savons que l'Union européenne éprouve la plus grande gêne à invoquer ses racines mais la France a ici une mission imposée par son histoire et avec laquelle elle ne saurait rompre sans se trahir protéger les chrétiens d'Orient. Le soutien économique et logistique que nous devons offrir au Liban ne se discute pas. Il doit être à la hauteur de l'histoire et constitue, je n'en doute pas, un sujet sur lequel nous serons probablement tous enfin d'accord.